Ja, hvala lepa za besedo, ker imam, seveda možnost in priložnost samo tri minute, glejte, tudi v Levici smo ljudje, ki imamo za sabo kako podjetniško izkušnjo, ne, ne le jaz pa moja sedanja glih to ne mara, bom spet doma kregan, da da to ponavljam, šest let sem delal ko črna živina, da smo neko družinsko firmo vzpostavili, ki dobro posluje dandanes, vem, kaj pomeni v sezoni v turizmu delati šestnajst, sedemnajst ur skupaj, vem, kaj pomeni v mrtvi sezoni, ko nimaš iz tekočega poslovanja za burek, kot bi rekli mlajši kolegi, v oziroma za štrom plačati pa tudi ob meni je v Levici kar nekaj ljudi, ki so uspešni podjetniki, ki ne neka bistvena razlika med nami kom drugim, je pri tistem vprašanju redistribucije, ne, kako bomo razdelil tisto, kaj skupaj ustvarjamo, jaz sem celo, v magnetogramu je preverljivo, kolega sem rekel, jaz bom najbolj srečen človek v Sloveniji, če mi ne bomo dobili enega centa iz dobičkov v proračun, če bojo vsi ti penezi šli v razvoj, v solastništvo zaposlenih, v nove tehnologije, tudi v kake prevzeme, in tule bi jaz pol videl neko davčno politiko, ki bi to omogočala, ne, tudi meni cel niz podjetnikov, eni volijo Levico, drugi ne, pravijo mi smo proti temu, da se nekomu dajo olajšave, odpustki katerih tam devet potegne ta kratko, en pa, ki je verjetno, kot se temu reče iz prave politične opcije, nekako, pa ne, ne pa tudi vi ste v neki stranki se spomnim, neki mandati pred levitvijo te stranke je bil neki minister na MGRT-ju, ki je skozi take dotacije neko, bom rekel, pajdaško sprivatizirano dobro orodjarno, držal v plusu, ne, bom rekel, nekako tudi v teh zadevah se je treba pogovarjati, pogovarjati se je pa seveda treba o tem, pa tukaj sem bil blazno osamljen v preteklem, mandatu, kako pa, če rečem marksistično, višjo dodano vrednost ustvarja ne na način, da napišemo neko strategijo pametne specializacije zaradi Bruslja, da se nam tam smejijo zaradi, ne, ki je ena bučka po domače povedano, ampak da se podobno kot Estonci vprašamo, kaj pa bomo mi počeli, da bomo vsi boljše živeli, jaz sem bil s predsednikom estonskega parlamenta na večerji oziroma poznem kosilu, ko se je treba z nekom resno pogovarjati, me pogosto obadva protokola pokličeta: "Trček, a imaš čas?" In je rekel: "Glej, zgodba je zelo preprosta, pet dedov, ker pač nobena gospa ni bila predsednica stranke, iz opozicije, koalicije se nas je skupaj sedlo, in smo se vprašali, kaj bomo pa v Estoniji počeli, da bomo bolje živeli." In so se dogovorili o Estoniji, kar ni zadeva, ki je vezana na en mandat ali na eno vlado, tri minute. Hvala za enostavno ...